Ja, najlepša hvala in, hvala v bistvu za za dobre novice. To samo ocenjujem, da so to dobre smernice. Je pa, problem, s katerim se pa mogoče ne strinjam, no, je pa to, da pravite, da, na vašem naslovu, da imate dorečeno metodologijo in da, da da so jasno določene smernice, opravljanja, storitev osebja v domovih za ostarele. Teren, vsaj meni osebno, pa smo zdaj v teh zadnjih tednih in mesecih bili v tesnem stiku z ljudmi, ki se jih, ki se jih problematika tiče, mi poročajo ravno o, o nečem drugem. Poročajo mi o nekem limbu nedorečenosti, v opravljanju v opravljanju storitev, socialnih storitev, nege in na drugi strani zdravstvene, zdravstvene oskrbe. In tule tukaj me v bistvu zanima vprašanje, kakšnem razrezu boste, boste sledili v pripravi v pripravi tega zakona? Finančno in v nekem v nekem operativnem smislu. In potem, če se obrnem zopet na, ljudi, ki se obračajo na nas, kako in katere naslove civilne družbe, vključujete v proces oblikovanja, oziroma zainteresirane javnosti, v proces oblikovanja, tega, zakonskega predloga? Hvala lepa.